Mówiono już tutaj, czym jest Dolina Fergańska dla tego subregionu, jak bardzo jest ona ważna ze względu na źródła wody, ale też należy zauważyć, że pogromy były wywołane między innymi z inspiracji radykalnych grup, wymieniany jest między innymi tutaj Islamski Ruch Uzbekistanu czy Islamska Unia Dżihadu.

Jest pani prezydent Roza Otunbajewa, która jest mocną kobietą, która chce tych zmian i ma poparcie większości społeczeństwa, chce wzmocnienia parlamentu. I tutaj jest to duży sukces obecnych władz w Kirgistanie.

Ten spokojny przebieg referendum i dobre oceny, między innymi ze strony Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, tworzą wrażenie stabilizacji, ale tak naprawdę stabilizacja jest bardzo krucha, bardzo pozorna. Przyczyny tego to między innymi erozja struktur państwowych w Kirgistanie czy wybory mające się odbyć 10 października, które nie pozwalają na podjęcie szybszych reform, czy też kryzys gospodarczy i społeczny, jak również nieformalne struktury władzy na terytorium Kirgistanu, grupy, które można by nazwać przestępczymi. No i oczywiście katastrofa humanitarna, której próbujemy zaradzić, ale ona do końca nie jest przecież jeszcze rozwiązana.

Tutaj mówiono już, że Rosja, między innymi ze względu na obecność bazy w Manasie, ma inne podejście do Kirgistanu i to oczywiście ma ogromny wpływ.